A szocialista frakció felelőseként és a Környezetvédelmi Bizottság véleményének megfogalmazójaként gratulálok Häusling úrnak és köszönöm a kiváló együttműködést. Jól mutat rá ez a jelentés, hogy az európai állattenyésztés jövőjét fenyegeti az a fehérjehiány, amely jelenleg tapasztalható. És nem is látunk igazán áttörési lehetőséget, hiszen sem a klimatikus viszonyaink, sem pedig a közös agrárpolitika támogatási rendszere nem ösztönzi a hüvelyeseknek a termesztését. Van egy nagyon fontos aspektus, amelyre szeretném fölhívni Damanaki biztos asszony figyelmét, hogy az Európai Bizottság azonnal oldja föl az állati fehérjéknek az alkalmazását a nem kérődző állatok, a baromfi és a sertés tekintetében.